Als sozialdemokratische Berichterstatterin für die allgemeine Richtlinie im Beschäftigungsausschuss bin ich mit dem jetzt vorliegenden Ergebnis nicht rundum zufrieden. Gleichwohl konnten wir einige soziale Aspekte stärken. Wir haben deutlich unterstrichen, dass das niedrigste Angebot allein kein Vergabekriterium sein kann. Stattdessen erlaubt das wirtschaftlich günstigste Angebot auch die Beachtung von sozialen und Umweltkriterien ein wichtiger Schritt für mehr Nachhaltigkeit, auch im Umgang mit dem Geld der Steuerzahler. Verbindliche Arbeits und Sozialnormen müssen bei der Ausführung aller öffentlichen Aufträge anerkannt werden. Dazu gehört auch die Einhaltung von Tarifverträgen. Dies war ein großer Erfolg auch in den Verhandlungen mit dem Rat.

Insbesondere bei der Unterauftragsvergabe hätte ich mir deutlich mehr gewünscht, denn gerade hier, bei den Kettenverträgen an Subunternehmen, liegt ein großes Potenzial sittenwidriger Beschäftigungsverhältnisse.

Bei besonders niedrigen Angeboten müssen die öffentlichen Behörden prüfen, ob tatsächlich grundsätzliche Arbeits und Sozialnormen eingehalten werden.

Das wäre letztlich auch gegen die Interessen der Bürgerinnen und Bürger.

Damit ist dies ein wichtiger Bereich, um gesellschaftliche Ziele voranzubringen. Denn mit den neuen Richtlinien haben wir einen verbesserten Rahmen geschaffen für Nachhaltigkeit, qualitativ hochwertige und soziale Dienstleistung und für die Achtung guter Arbeitsbedingungen. Ein wichtiges Signal insgesamt für die Bedingungen auf unseren Arbeitsmärkten!